Comment faire comprendre aux peuples européens que la lutte contre le changement climatique reste une priorité alors que nous sommes dans un contexte de crise économique particulièrement grave? L'Union européenne, Madame le Commissaire, et je salue d'ailleurs votre engagement, votre détermination et l'ambition que vous avez et nous vous soutenons l'Union européenne a honoré effectivement tous ces engagements y compris sur le plan financier vis à vis des pays en voie de développement. Mais comment l'Union européenne peut elle avoir la capacité d'entraînement auprès de ses partenaires pour obtenir un accord juridiquement contraignant? En réalité, nous avons beaucoup de mal à convaincre. Le processus de négociation internationale est un bateau ivre, sans capitaine, sans port d'attache. Les États Unis refusent tout accord contraignant, refusent les sanctions.

Et puis la Chine on nous parle des investissements de la Chine dans une économie verte, mais c'est tout simplement pour envahir le marché international.

Alors, soyons innovants, investissons, sinon je crains fort que fauchés et frustrés, les citoyens européens ne se préparent sans illusion à cette nouvelle échéance!